Gospodine predsjedniče, nažalost i digitalno doba danas svjedoči neravnopravnosti. Industrijsko doba, doba poljoprivrede kada je trebalo biti jak, visok ili u industriji kada je trebalo dizati nešto teško, može se djelomično razumjeti takve probleme ravnopravnosti. Međutim danas to apsolutno nije opravdano. I zato ne samo kroz obrazovni sustav koji je naravno itekako važan da bi se sve djevojčice i mlade žene mogle obrazovati informatički, mi moramo ipak iskoristiti nešto što danas imamo, a imamo dobrih primjera. Ovaj izvještaj je, naravno, nešto što ću rado podržati jer govori upravo sva ona uvjerenja koja ja osobno imam, ali pozivam izvjestiteljicu da pokaže i dobre primjere jer je upravo to važno. Vidjeti koji su dobri primjeri, dobre prakse unutar Europske unije, gdje su žene uspjele i u ovom digitalnom dobu i na taj način pokazati primjerom kako se može uspjeti.